virðulegi forseti ég vil þakka forsætisráðherra fyrir að hefja þessar umræður og góða og gagnlega skýrslu um efnahagsmálin

best sé að taka á þeim vandamálum sem við er etja hverju sinni í efnahagsmálum þjóðarinnar ég tel að það brýnasta sem þurfi að gera í dag sé að lækka stýrivexti seðlabankans og skapa hér eðlilegt lánaumhverfi og tek þá undir með varaformanni sjálfstæðisflokksins hæstvirtur menntamálaráðherra sem benti sérstaklega á það þegar hún starfaði sem forsætisráðherra í fjarveru hæstvirtur forsætisráðherra og talaði um það að vextir mættu ekki vera svo háir að það lamaði hjól atvinnulífsins þetta er það mikilvægasta sem við er að etja í dag því hjól atvinnulífsins mega ekki stöðvast þá verður ekki hjá því komist að við hverfum frá þeirri gengisstefnu sem við höfum fylgt ég hefði talið heppilegast að við tengdumst stóru myntkerfi og það liggur alveg ljóst fyrir að kostnaðurinn við myntina sem við erum með í dag er orðinn of mikill þá tel ég líka nauðsynlegt til þess að sinna kröfum neytenda lækka vöruverð að auka frelsi í innflutningi og auðvelda neytendum að fá vörur á góðu verði samfara því verður að sjálfsögðu að efla samkeppnisstofnun og verðlagseftirlit así og taka upp sérstaka innflutningsvísitölu sem mælir verð innfluttra vara þannig að hægt sé að sjá með auðveldum hætti hverju sinni hvort innlendir aðilar séu að leggja óhóflega mikið á neytendur eða ekki þá tel ég mjög brýnt að skattar verði lækkaðir með því að hækka skattleysismörk sérstaklega hvað varðar lægstu tekjur það kæmi á móti þeirri kjararýrnun sem heimilin í landinu hafa orðið fyrir og munu verða fyrir meðan verðbólgan geysar jafnframt tel ég í ljósi þeirrar reynslu sem hefur verið að við verðum að taka upp hálaunaskatt á tekjur umfram eina milljón á mánuði ég tel raunverulega ekkert annað koma til greina hækka skatta á ofurlaun að sjálfsögðu skapa þjóðfélagslegt réttlæti það er spurningin um það ég hef verið talsmaður þess um langa hríð í meira en áratug að við gerum breytingar og afnemum verðtryggingu á lánsfé ég hef bent á það meðal annars vegna þeirra umræðna sem hér fóru fram áðan á milli háttvirtra þingmanna þá vil ég benda á það að meðan íslenska krónan var sterkasti gjaldmiðill í heimi hækkaði og var hærri heldur en nokkur annar gjaldmiðill evra dollar eða pund þá samt sem áður hækkaði vísitala neysluverðs til verðtryggingar þannig að lánin hækkuðu eftir sem áður af hverju af því að þetta er óréttlát viðmiðun hún stenst ekki ég fæ bréf frá fjölda fólks sjálfsagt vegna þess að ég hef verið eindreginn andstæðingur verðtryggðra lána þar sem fólk rekur með hvaða hætti og hvernig er komið fyrir því eitt bréfið fékk ég í dag svohljóðandi þar er rakin saga þar sem fólk kom og keypti íbúð fyrir þrjátíu milljónir

tók yfir tuttugu milljónir króna lán að afborganir hækka um tvö hundruð þúsund á mánuði og nú er svo komið að það sem þeir lögðu í íbúðina þar er ekkert eftir ég hefði talið brýnt eins og ástandið er núna að nýta þá kosti sem ríkisvaldið hefur meðal annars vegna þess eins og hæstvirtur forsætisráðherra talaði um áðan að hér væru digrir sjóðir að það væri svarað þörfum þess unga fólks sem hefur verið að fjárfesta með þessum rangláta lánahætti aðstoða það við það að halda eignum sínum aðstoða það við það að lifa mannsæmandi lífi það finnst mér vera forgangsatriði það er fagurt haustkvöld og búið að vera fagur haustdagur í dag ég vona það og ég treysti á það að hæstvirtur forsætisráðherra standi þannig að verkstjórn að við megum nýta bjartari daga og fallegri vordaga í efnahagsmálum þegar þessum vetri linnir